În acest scop, fondurile cu capital de risc au un rol deosebit de important în economie, favorizând creșterea și crearea de locuri de muncă. Mai mult, fondurile stimulează înființarea și extinderea întreprinderilor inovatoare, sprijinind astfel inovația și competitivitatea. Ele răspund provocărilor cu care se confruntă majoritatea statelor membre în momentul de față. În acest context, doresc să subliniez importanța creării unui cadru comun de norme cât mai curând posibil.